Pane předsedající, já jsem nakonec podpořila toto nařízení, kterým se zřizuje nový orgán pro pracovní záležitosti. Přestože nejsem příznivcem toho, aby vznikaly nové orgány, tak jsem podpořila tento návrh, protože je zde potřeba dohlížet na naplňování evropského práva na vnitřním trhu ve věcech vysílání pracovníků, dodržování legislativy, která se týká zaměstnávání osob, a tak dále. Považuji za důležité, aby se tento orgán, který zůstal s názvem orgán, přestože to je spíše agentura, nepřekrýval s dalšími kompetencemi jiných agentur.

Velmi bych si přála, aby sídlo této nové agentury bylo v novém členském státě, nejlépe na Slovensku. Myslím, že by to bylo velmi dostupné a dobré řešení.